Herr Präsident! Zunächst möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen über die Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin. Ich bin sicher, sie wird auch und gerade in der Außen Sicherheits und Verteidigungspolitik gemeinsam mit Josep Borrell und anderen Position beziehen. Wir wollen alle gemeinsam in einer multilateralen regelbasierten Weltordnung unsere Stellung als Europäer behaupten und unsere Interessen gemeinsam vertreten. Das Europäische Parlament hat die Implementierung der globalen Strategie von Anfang an konstruktiv begleitet. Das werden wir auch in dieser Legislaturperiode tun. Hierzu wollen wir zum Beispiel bei dem neuen Instrument NDICI unseren Input geben, aber auch unseren Einfluss wahren. Ich denke, die Krisen, die rund um uns herum festzustellen sind, ob es jetzt im Osten, im Südosten oder im Süden ist, die rufen gerade dazu auf, dass wir da gemeinsam vorgehen und feststellen, dass wir in der Tat gemeinsame Interessen haben und dass sich aus dieser Gemeinsamkeit auch niemand verabschieden kann.